Monsieur le Président, chers collègues, je crois qu'il faut mener le débat sur la taxation de l'énergie en Europe en partant d'un constat, qui est que le rapprochement fiscal dans l'Union européenne ne connaît, depuis toujours, que de timides avancées. Il est donc illusoire dans notre position, qui est celle d'un conseiller qui n'est pas le payeur, de plaider le grand soir fiscal. Je vois beaucoup plus le rôle du Parlement européen dans la recherche d'un compromis acceptable par le plus grand nombre d'États voire par tous puisqu'il faut l'unanimité au Conseil plutôt que dans la pratique d'un exercice de style. La proposition de directive qui nous a été soumise pour avis est bien plus que l'actualisation du texte qui date de 2003. Il s'agit cette fois de soutenir l'objectif d'une économie à faible intensité de carbone et, grâce à l'introduction d'un élément lié au CO2, de favoriser les engagements de l'Union en matière de lutte contre le changement climatique.

Ce point a fait l'objet d'un large accord au sein de la commission des affaires économiques et monétaires, ainsi que des autres commissions pour avis. L'autre innovation, cependant, celle qui a trait à la proportionnalité, a en revanche profondément divisé. Il ne me paraît pas judicieux d'imposer aux États membres qui fixent leurs taux au dessus des minima le respect de la proportionnalité entre les différents seuils minimaux applicables à chaque énergie. Ce terme un peu abstrait aurait des conséquences très tangibles. Cette proportionnalité conduirait, de façon générale, à une hausse des prix de l'énergie qui connaissent déjà une flambée. La proportionnalité conduirait plus spécifiquement à une hausse très substantielle du prix du diesel dans pratiquement tous les États membres qui seraient tenus de reproduire le nouvel écart de taxation de 9 entre le diesel et l'essence.

Autre conséquence le renchérissement du prix du transport des marchandises et des personnes un secteur dépendant entièrement du diesel et la pénalisation du secteur automobile européen, qui est leader mondial dans la technologie diesel. Par conséquent, mon groupe a décidé de réintroduire un amendement pour demander le rejet du principe de proportionnalité. Si, par impossible, nous ne réussissions pas, demain, à rejeter ce principe, nous avons un deuxième amendement, qui n'a pas ma préférence, bien sûr, mais qui constitue dans nos rangs la ligne rouge de ce qui est acceptable, à savoir une proportionnalité très conditionnelle, qui ne s'appliquerait qu'à partir de 2030, qui ne serait introduite qu'à la suite de conclusions rassurantes d'une étude d'impact par exemple sur la compétitivité industrielle européenne et qui permettrait à chacun des États membres de maintenir une distinction entre le diesel commercial et le diesel non commercial. Monsieur le Président, je prends cela sur mes deux minutes parce que je dois encore aborder un autre point, celui de l'exemption du transport aéronautique et maritime.

Or, la Commission européenne a bien précisé que cette pleine inclusion n'est pas possible juridiquement à cause de conventions internationales.

L'Union européenne, chers collègues, n'est pas une île, encore moins dans le secteur du transport aérien ou maritime mondial. Je demande d'ailleurs à mes collègues quel est le sens profond de ces initiatives politiques qui conduisent à se tirer une balle dans le pied par rapport à une concurrence qui n'en demande pas tant. En conclusion, j'ai essayé, dans le cadre de ce rapport, de défendre une vision réaliste des choses, qui ne s'oppose pas au progrès. Si cette vision prévaut, elle nous permettrait de nous faire entendre du Conseil, où une très grande majorité des États membres demeurent d'ailleurs très réservés.